Il faut arrêter de tergiverser et sortir du traité sur la charte pour l'énergie, qui prévoit la protection des investissements dans les énergies fossiles et le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui prévoit également une clause de suprématie, donc une supériorité de ce texte sur tout texte postérieur, comme l'accord de Paris, et qui prévoit aussi l'unanimité des décisions entre 50 membres. Un peu plus de 50 membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des questions de durabilité. C'est particulièrement problématique avec un pays comme le Japon, avec qui nous avons pourtant conclu un accord commercial et négocié des chapitres de développement durable, qui devraient nous permettre d'avoir des positions communes sur la scène internationale.